mál þetta er nú orðið nokkuð

þetta er lagt fram í upphafi er vel skýrð í ályktuninni sjálfri og þarf ekkert í sjálfu sér að hafa neitt sérstaklega mörg orð um það nú er það þannig að í kjölfar

fór af stað eðlilega vil ég meina miklar umræður og vangaveltur í samfélaginu sem enduðu með mótmælum við þekkjum þá sögu í framhaldinu hefur verið ráðist í það að

því vil ég þar nefna sem hafa verið fluttar hér eða um máls a fluttar hafa verið tillögur um eins og til dæmis icesave framkvæmdin öll hér eru tillögur um að hún verði eða það mál verði rannsakað ofan í kjölinn sem er afar gott og mikilvægt að gera einnig hefur verið rætt um rannsókn á falli sparisjóðanna og fleira og fleira tillagan sem hér er flutt átti sér töluvert langan aðdraganda og mikinn í raun undirbúning það var fyrsti flutningsmaður sá er hér stendur velti hlutunum mikið fyrir sér og ræddi við ýmsa aðila hvernig að þessu skyldi staðið niðurstaðan varð að fara þessa leið svo ég fari nú hér í gegnum ályktunina stendur hér tillaga til þingsályktunar um rannsókn á athöfnum þingmanna í tengslum við búsáhaldabyltinguna í janúar tvö þúsund og níu flutningsmenn eru gunnar bragi sveinsson vigdís hauksdóttir og sigurður ingi jóhannsson þingmenn framsóknarflokksins alþingi ályktar að skipuð verði sérstök rannsóknarnefnd á vegum alþingis sem rannsaki hvort athafnir einstakra þingmanna á tímabilinu frá október tvö þúsund og átta til febrúar tvö þúsund og níu í tengslum við svokallaða búsáhaldabyltingu hafi brotið í bága við ákvæði laga og eftir atvikum leggja mat á hvort þeir hafi bakað sér refsiábyrgð nefndin verði skipuð þremur sérfræðingum á sviði sakamálaréttarfars refsiréttar og stjórnskipunarréttar rannsóknarnefndin leggi mat á hvort einstakir alþingismenn hafi fylgt þeim lagareglum sem um störf þeirra gilda brotið starfsskyldur sínar gerst sekir um mistök eða vanrækslu í starfi eða brotið gegn refsiákvæðum laga skal nefndin gera ráðstafanir til þess að hlutaðeigandi yfirvöld fjalli um mál þar sem grunur vaknar við rannsókn nefndarinnar um refsiverða háttsemi eða brot á starfsskyldum og gera jafnframt grein fyrir þeim málum í skýrslu til alþingis rannsóknarnefndin fái í hendur allar þær rannsóknarheimildir sem henni eru nauðsynlegar til þess að geta varpað skýru ljósi á rannsóknarefnið skulu slíkar heimildir útfærðar í sérstöku frumvarpi til laga sem leggja skal fyrir alþingi til samþykktar skal nefndin meðal annars hafa aðgang að öllum gögnum stjórnvalda þar með talin fundargerðum minnisblöðum og greinargerðum sem varpað geta ljósi á rannsóknarefnið jafnframt skuli sérhverjum jafnt einstaklingum stofnunum sem lögaðilum skylt að verða við kröfum nefndarinnar um að láta henni í té upplýsingar gögn og skýringar sem hún fer fram á með gögnum er meðal annars átt við skýrslur skrár fundargerðir minnispunkta af fundum minnisblöð bókanir rafrænar

eftir í þágu rannsóknarinnar nefndinni verði heimilt að kalla einstaklinga til fundar við sig til að afla munnlegra upplýsinga í þágu rannsóknarinnar og skuli viðkomandi þá skylt að mæta til skýrslutöku hjá nefndinni skylt verði að verða við kröfu rannsóknarnefndarinnar um að veita upplýsingar þótt þær séu háðar þagnarskyldu til dæmis samkvæmt reglum um innanríkismál utanríkismál öryggi ríkisins eða fundargerðir nefnda alþingis sama gildi um upplýsingar sem óheimilt er að lögum að veita fyrir dómi nema með samþykki ráðherra forstöðumanns eða annars yfirmanns viðkomandi jafnt hjá hinu opinbera sem einkafyrirtæki nefndinni skuli vera heimilt að framkvæma skýrslutökur fyrir opnum tjöldum telji hún tilefni til stjórnvöld skuli veita nefndinni alla nauðsynlega aðstoð sem hún óskar eftir við störf sín og skuli nefndin ef hún þess óskar fá aðgang að gögnum og skýrslum sem sérfróðir aðilar á vegum stjórnvalda hafa unnið um málefni sem falla undir starf nefndarinnar að öðru leyti skulu rannsóknarheimildir nefndarinnar vera hinar sömu og rannsóknarnefndar alþingis sem skipuð var á grundvelli laga númer hundrað fjörutíu og tvö tvö þúsund og átta um rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna tvö þúsund og átta og tengdra atburða nefndin skili alþingi skýrslu um rannsóknina eigi síðar en fyrsti apríl tvö þúsund og ellefu og virðulegi forseti að sjálfsögðu þarf viðkomandi nefnd að taka tillit til þess að þessi dagsetning er löngu eða ekki löngu liðin en hún er liðin og verði skýrslan þegar í stað gerð opinber skýrslan verði tekin til umfjöllunar á alþingi og henni vísað til fastanefndar sem leggi fram tillögur um viðbrögð þingsins við henni kostnaður vegna

þingsályktun fylgi svohljóðandi greinargerð í janúar tvö þúsund og níu áttu sér stað mótmæli gegn sitjandi ríkisstjórn öðru ráðuneyti geirs h haarde þar sem fólk sló takt með pottum pönnum og sleifum svokölluð búsáhaldabylting fullyrða má að nokkur tengsl hafi verið á milli þeirra efnahagslegu áfalla sem dundu yfir þjóðina á haustmánuðum ársins tvö þúsund og átta og þeirra mótmæla sem hér er fjallað um fullyrða má náðu mótmælin hápunkti sínum tuttugasta til tuttugasta og annan janúar tvö þúsund og níu í stuttu máli sagt lauk téðum mótmælum í kjölfar þess að ríkisstjórn geirs

mörgum eru í fersku minni myndir og myndbrot af lögreglumönnum sem stóðu andspænis hundruðum mótmælenda flestir mótmælenda stóðu friðsamlega að sínum mótmælum en ákveðinn hópur þeirra beitti öðrum meðölum til dæmis því að kasta hlutum í lögreglu í alþingishúsið stjórnarráðið og lögreglustöðina við hverfisgötu svo eitthvað sé nefnt nokkrir mótmælendur reyndu að komast inn í alþingishúsið en lögregla og þingverðir vörnuðu þeim inngöngu þá gerðu mótmælendur hættulega tilraun til að brjóta sér leið inn í lögreglustöðina við hverfisgötu í þeim tilgangi að frelsa einstakling sem hafði verið handtekinn breyting varð á mótmælunum er mótmælendur söfnuðust saman við stjórnarráðið í lækjargötu lögregla varnaði inngöngu og varði húsið eftir að grjóti og hellusteinum hafði um nokkra hríð rignt yfir lögreglu gengu friðsamir mótmælendur fram fyrir skjöldu mynduðu varnarmúr og vörðu lögreglumenn grjótkasti linnti mótmælunum fljótlega af þeim sökum ekki verður annað séð en að mjög alvarlegt ástand hafi skapast og nokkur fjöldi lögreglumanna hafi lagt sig í verulega hættu við að sinna skyldustörfum sínum því hefur verið haldið fram að þingmenn hafi tekið þátt í mótmælum þessum ýmist með beinum eða óbeinum hætti hinn áttundi desember tvö þúsund og níu birtist í morgunblaðinu grein eftir gylfa guðjónsson fyrrverandi lögreglumann og ökukennara sem ber heitið lögregla í herkví þar segir meðal annars enn merkilegra er að bæði núverandi heilbrigðisráðherra og fjármálaráðherra munu hafa haft það við að veifa til þessa hóps út um glugga þinghússins og utandyra að hvetja fólk þetta til dáða í stórhættulegum athöfnum og afbrotum margir lögreglumenn gengu frá þeim leik slasaðir og niðurbrotnir í viðtali við snorra magnússon formann landssambands lögreglumanna í morgunblaðinu níunda desember tvö þúsund og níu er rætt um þessa atburði

snorri ritaði forseta alþingis bréf dagsett tuttugasta og annan desember tvö þúsund og níu þar sem hann fyrir hönd landssambands lögreglumanna vísar til framangreindra atburða og spyr forseta hver sé í raun ábyrgð þeirra stjórnmálamanna sem í hlut eiga og hvernig alþingi ætli sér að afgreiða þetta mál allt saman kemur eftirfarandi staðhæfing meðal annars fram í téðu bréfi snorra fimm irðist hafa verið fjallað um mál þetta á fundi forsætisnefndar alþingis sem haldinn var tuttugasta og annan janúar tvö þúsund og níu í fundargerðinni er vitnað í kjartan ólafsson fyrrverandi alþingismann en þar er haft eftir honum að hann hafi orðið vitni að því meinta hátterni þingmannsins sem gert hefur verið að umtalsefni í fjölmiðlum sem og í ræðustól alþingis í fundargerðinni er reyndar einnig vitnað til orða núverandi forseta alþingis með eftirfarandi hætti árj sagði að margir hefðu nefnt svipað í sín eyru framangreindu bréfi snorra svaraði forseti alþingis ekki fyrr en eftir að formaður landssambands lögreglumanna hafði ítrekað spurningar sínar með bréfi dagsettu tuttugasta og fimmta febrúar tvö þúsund og tíu virðist forseti telja að það sé ekki hennar eða forsætisnefndar alþingis að bregðast við og hlutast til um rannsókn framangreindra atburða heldur hljóti slíkt að vera í verkahring viðeigandi stjórnvalda lögreglu og ríkissaksóknara upplýsir forseti að hún muni ekki leggja fram tillögu í forsætisnefnd um hvernig málið verði afgreitt þá tekur forseti fram að komi slík tillaga fram á alþingi verði hún tekin á dagskrá samkvæmt þeim reglum sem gilda um meðferð slíkra tillagna þess ber að geta að samkvæmt bókunum sem virðast hafa verið gerðar í fundargerð forsætisnefndar alþingis tuttugasta og annan janúar tvö þúsund og níu var á þeim fundi rætt um framgöngu tveggja þingmanna í tengslum við umfjöllun nefndarinnar um búsáhaldabyltinguna kemur þar efnislega fram að annar þingmaðurinn virðist hafa látið fjölmiðla vita af möguleikum þingmanna og starfsmanna alþingis til að komast óséðir á milli húsa og þannig mögulega sett þá og húsakost alþingis í hættu þá kemur eftirfarandi fram þá greindi a frá því að hann hefði orðið vitni af því að b alþingismaður hefði verið í sambandi við fólk utan hússins og virst vera að veita þeim upplýsingar um viðbúnað lögreglu vart verður hjá því komist að draga þær ályktanir af framangreindu að stórkostleg hætta hafi skapast í búsáhaldabyltingunni og að ákveðnir alþingismenn hafi veitt liðsinni sitt eða hvatt aðra til verka sem sköpuðu mikla hættu flutningsmenn þessarar tillögu telja mikilvægt að varpað verði ljósi á framangreinda atburði sem lið í því að skapa á ný traust á alþingi og stjórnvöldum fara verður yfir hvort þingmenn og ráðherrar hafi farið út fyrir það sem talist getur réttur þeirra til að tjá sig og um leið hvort tilefni sé til að bregðast við framgöngu þessara aðila af þeim sökum er lagt til að skipuð verði rannsóknarnefnd sem rannsaki og skrifi skýrslu um málið og sú skýrsla verði í framhaldinu lögð fyrir alþingi til umfjöllunar og úrvinnslu verði talið að þingmenn eða ráðherrar hafi gerst brotlegir við lög hljóta alþingi kjósendur og viðeigandi stjórnvöld að bregðast við því með þeim hætti sem eðlilegur þykir lagt er til að alþingi hlutist til um að skipa sérstaka rannsóknarnefnd sem í eigi sæti sérfræðingar á sviði sakamálaréttarfars refsiréttar og stjórnskipunarréttar þá er lagt til að alþingi tryggi með framlagningu frumvarps til laga að téð rannsóknarnefnd hafi allar þær

tengdra atburða þar sem mögulega kann að vera að um að ræða athafnir sem varðað geta reglur laga um ráðherraábyrgð númer fjögur nítján hundruð sextíu og þrjú verður að telja eðlilegt að rannsókn þessi fari fram á vettvangi sérnefndar skipaðar af alþingi verður þó vart hjá því komist að gera ráð fyrir að rannsóknarnefndin vísi þeim málum til lögreglu eða annars ákæruvalds sem þar eiga heima virðulegi forseti ég held að þessi tillaga skýri sig að nokkru sjálf það er mat að minnsta kosti þess sem hér stendur og er fyrsti flutningsmaður að þessari tillögu að það sé mjög mikilvægt

út á við að alþingi njóti trausts og trúnaðar stofnana samfélagsins þar á meðal lögreglu

sé óhrætt við að líta eigi barm og skoða það sem betur má fara hjá alþingi og alþingismönnum er þetta liður í því þetta er líka liður í því þessi tillaga að gera upp við þá atburði sem áttu sér stað haustið tvö þúsund og átta og veturinn tvö þúsund og níu það er alveg ljóst að einhver kann að finnast þetta heldur kannski minna mál en öðrum en a er alla vega virðulegi forseti ljóst að það verður ekki sú sátt sem margir hér tala um í þessum ræðustól að þurfi að vera fyrr en þetta mál hefur alla vega hlotið þá meðferð sem það á skilið í nefndum alþingis það er svo vitanlega þeirrar nefndar sem fær málið til umfjöllunar að ákveða hvað verður um